Hvala lepa. Zdaj, predsednik določeno težavo, glede na poslovnik jaz predlagam, vem, da ne morete kaj bistveno vplivati na to, ampak jaz bom vseeno opozoril na situacijo, v kateri smo, ne. Mi torej razpravljamo o nezakonitem delu strdilni obliki, ne kaki pogojni, ne, vrhovnega državnega tožilca gospoda Fišerja in pa bivšega ministra Zalarja za pravosodje tudi ne. Kar je potrdilo sodišče, ne, in državnem zboru teče nekaj razprava, ne, za katero vidim, ne, da so se do zdaj odjavili vsi koalicijski poslanci in vsi poslanci tisti kako že pridružene opozicije. Skratka, nihče ne razpravlja, ne, in mislim, da bo tudi temu tako v nadaljevanju. Zdaj, jaz sem postavil svoji polurni razpravi nekaj vprašanj. Najboljše bi bilo, da vas bi prosil, če nekako, aha predsedujoči se je zamenjal, če bi predsedujoči nekako pozval tiste ljudi, da pridejo sem pa odgovorijo, ampak mi po poslovniku bom pač sam, ne, ponovil nekatera vprašanja in nekatere dileme, ki sem jih imel v razpravi, in še enkrat pozval poslance, na katere sem naslovil vprašanja, da pridejo v to dvorano in odgovorijo na vprašanja. Mi pa po vrsti. Nedopusten pritisk na delo tožilstva. Gospa Muršič, pridite v dvorano, bila je prijavljena gospa kot druga v vrstnem redu, mrk, ni je več. A ste, no, pol pa pridite na svoje mesto pa mi odgovorite. Nedopusten pritisk na delo tožilstva. Zakaj je nedopusten pritisk na delo tožilstva, če opozorimo na to, da obstaja odločba upravnega sodišča, ki pravi da sta dva gospoda, to je gospod Fišer in gospod Zalar, da sta zelo rabila oblast in da sta ravnala nezakonito. Dajte mi to utemeljiti po prosim, razsvetlite me in mi povejte, zakaj bi bil to nedopusten poseg v delo tožilstva. Gospa Murglova, evo, mrk, tudi je ni. Ona je trdila v svoji razpravi, ne, da je to zapravljanje časa, verjetno je šla domov, upam, da bo tudi kaj plače vrnila, ne. Ampak ta državni zbor pravzaprav nima kaj delati, ne, če bi bil odvisen od vlade, in še enkrat sprašujem gospo Murglovo, v čem je torej problem. Če pa imamo v tem državnem zboru četrto redno sejo, na kateri sta dve koalicijski točki, dve koalicijski točki, vladni, vladni dobro, dobro koalicijsko-vladni, saj to je verjetno neko kako že, ne, nekaj samoumevnega koalicija pa vlada, da grejo skupaj dve točki dnevnega reda ste skupaj spravili cela vlada in vsi poslanci koalicije. SDS jih je spravila skupaj osem, osem je pa takih ratifikacij, ki vemo, da so vsebinsko neobravnavane točke, ampak so bistvu samo glasovanja. Kaj bi torej počeli in za kaj bi gospa Murglova in vsi mi domov odnesli dva jurja devetsto evrov, ne, če pa vlada ne dela pa koalicija tudi nič ne dela. potem vsaj dopustite, da bo opozicija delala, ne, in mi bomo delali. Pritisk na inšpekcijske evo, gospa Poropat tretji mrk, je že ni. Poglejte, ona trdi, da je pritisk na tožilstvo to, kar mi počnemo, mi smo samo zahtevali, da Vlada Republike Slovenije s sklepom, da Vlada Republike Slovenije zagotovi, da bo gospod Fišer posredoval podatke o inšpekciji, nič drugega, torej če mi zahtevamo, da vlada zagotovi, da bo gospod Fišer izpolnil zakonske dolžnosti in poslal podatke inšpekcijskim službam. V čem, gospa Poropat, odvetnica, je to pritisk na inšpekcijske službe? Poudarjam, pritisk na inšpekcijske službe bi bil, če bi mi hoteli vplivati: "Ne, odločite, odločite, kaznujte, ne vem kaj." Tako pa je naša želja s sklepom samo ta, da pozovemo vlado, da zagotovi podatke, torej gospa Poropat, pridite v dvožavo v dvorano in povejte. Gospa Muršič prihaja in upam, da bom dobil odgovor na naslednje vprašanje. Namreč povedali ste, ne, da je to politično motivirana zgodba, kar mi počnemo, ne, in ste omenjali gospoda Časarja, ki je izginil, ne, in omenjali ste gospoda Bavčarja, ki je v bolnici. Prosim, če mi obrazložite, zakaj je to problem, zakaj je izginotje Časarja pa bolnice Bavčarja problem in zakaj ni problem dvajset let zdravniških opravičil gospodu Grubeliču. Ali obstaja v Sloveniji kak kamerman, kak novinar, pa naj bo to tudi poziv njim, ne, ki je sposoben poiskati zdravnika gospoda Grubeliča in reči, od kod je zdaj dvajset let opravičil. A je sposoben kak kamerman iti tja dol na Dob pa vprašati šefa Doba, k kako pa on to komentira, ne, ker včeraj je komentiral odsotnost gospoda Bavčarja, ne, ki je v bolnici, ne, so ga že kriminalisti iskali. Povejte mi, mogoče veste, če so kaj Grubeliča iskali, v čem je torej zdaj to problem, zakaj je to politično motivirano, ne, kar mi počnemo ne, in zakaj ni politično, zakaj je pa vse v redu v primeru Grubeliča, ki ga dvajset let ni na videlo in dvajset let nosi opravičila. Razložite mi, res bom se počutil zadovoljnega, ne, če boste to mi razložili, a ne, sem tako to mes razumel namreč, no. Rušenje pravne države s strani gospoda, kdo je že bil, gospod Mesec ne v v v, uvodni razpravi, potem lep umetniški vtis gospe, Violete Tomić, ne, ki jo tudi ni, evo, dva mrka imamo spet tam na oni strani, rušenje pravne države, zdaj, gospod Kordiš tukaj zagotovo to uspel povedati, kaj bo, ki to verjetno obvlada, če sta že ona dva izginila, a ne, zakaj pa ni po drugi strani problem tristo milijonov evrov, ki jih ne bomo dobili iz Grčije nazaj, ne, tako so vsaj napovedali v tej ta novi vladi, in zakaj ni problem, da smo dali milijardo tristo milijonov poroštev, se pravi, milijardo šesto skupaj. Oni trdijo, da tega ne bojo vrnili, ne, vi hodite dol v Atene, klanjam se, ne, za zmago povejte Slovencem, zakaj ni problem, da bomo izgubili milijardo šeststo, to rajši povejte in ne govoriti o revščini, lakoti in vseh ostalih zadevah pa o konoplji vidim, da je zelo moderno govoriti pri gospe Tomićevi. Ja, tri poslanska vprašanja, naredite kako sejo, zahtevajte sejo, gospe in gospodje, ali pa pridite v dvorano, gospa Tomićeva in gospod Mesec, če nista že šla domov, in povejte, v čem je torej, zakaj je ta seja problematična, zakaj je to zapravljanje časa in zakaj milijarda šeststo za Slovence ne, ki ga bojo izgubili, ne, kot kaže, kot so glasovi iz Aten, a ne, to na ni problem, ne, vi pa, klanjam se, kot ste rekli, in pa seveda gospa Irglova je kar nekaj vprašanj postavila državnemu sekretarju, jaz vem, da je on dober govorec, ne, ki ga že toliko cajta poznam, toliko časa poznam, pa pa bi tudi bilo dobro, če bi vi odgovorili na te zadeve, ne. Toliko okoli pozivov tistim, ki smo mrknili, pa jih ni več, ne, prej so bili pa najpametnejši med pametnimi v tem državnem zboru, ko je bilo treba pljuvati po SDS-u, a ne. Gremo naprej. Ko govorimo o tožilstvu, to vas moram še kar seznaniti, ne, mi danes je le vendarle tožilstvo tema, ne, vi meni mnogi mi trobite, bom rekel, govorite in ne vem kaj vse, ste pametni za govornico, ne, in govorite o tem, kako je to neodvisna inštitucija, a vam že dam en primer, gospe in gospodje, ta neodvisna inštitucija pod vodstvom neodvisnega gospoda Fišerja, ki neodvisno reče: "Ne bom prišel v državni zbor, ne." Šest, sedmi mesec, sedmi mesec intenzivno proučuje, pazite, intenzivno proučuje sum storitve kaznivega dejanja. Strahotni sum storitve kaznivega dejanja, namreč, pošteni državljani, ne, so spisali anonimko, anonimko, pošteni državljani, v kateri piše, da je tam v gostilni Pri grofu last menda še last ali kako že gospoda Krkoviča, a ne, šlo za neumorna zaslišanja mučenja in likvidacije. Strašno kaznivo dejanje, šest mesecev proučevanja, Krkoviča nič ni za slišati, je pa gospa Eva Irgl ne dobila pismo, če je kaj obravnavala. Šest mesecev strahotnega dela. Gospe in gospodje, dajmo okoli obrniti zgodbo, okoli jo obrnimo, ne, pa recimo takole, ne, zaslišanja, mučenja in likvidacije v Murglah v hiši Milana Kučana, pošteni državljani, kaj bi naredili tožilci, kaj bi naredili tožilci, glejte, te dajmo biti realni pri tem, kaj bi naredili tožilci, vam povem kaj, vpisničarka bi zadevo vrgla v koš za smeti. Verjetno, ne, ker je to samo po sebi umevno, da se to ne more zgoditi, zakaj pol samo po sabo ni umevno to ne more biti po gostilni Pri grofu, to je popolnoma ista zgodba kot leta triintrideset, ne, ko nemški tožilci, ne, pa nemški sodniki rečejo, da pa že, ne, etika in morala in sta tudi njihove stranke, ne, njegove Hitlerjeve je taka, da to samo po sebi odpade. Veste, to samokontrolo, to je samokontrola, ne, tožilcev in taka samokontrola je pri nas, so pa ti isti tožilci, ne, toliko, da boste vedeli, ne, tri dni po tistem, ko so bili, so se godili dogodki v Parizu, veste vsi, o čem govorimo, a ne, o strahotnem poboju, torej terorističnem dejanju in tako dalje, ne, in ko se na slovenskem twitterju pojavi nekdo, ne, kako že, zakladnik Matija, ne, ki v natančno in pravilni slovenščini zelo podobni piarovski službi ene od strank, ne, pa nič ne namigujem, zelo jasno sporoči: "To, kar je bilo v Parizu, je otroški vrtec, to, kar bo na Demokraciji in Report, hej, to bo pa hudo masaker ali bo, Blažiča, ne, bomo pa na kol nataknili." Novinarja. In zdaj poglejmo reakcijo, tožilci v treh dneh ugotovili, da ne gre za kaznivo dejanje. Ne gre za kaznivo dejanje. Društvo novinarjev Slovenije ne reagira, ne reagira. Reagira pa, ne, na ono neumnost od tega, kaj je že ta novinar, kako že, ki je imel tisto oddajo o desnem ekstremizmu, Valenčič, ki ga lahko katerikoli sliki vidite z Osamo bin Ladnom takole gor, ne, to je neodvisen novinar, ne, in oni pol trobi neumnosti, ne, take kot jih je, ne. Tam pa društvo novinarjev reagira takoj, strahota, ne, od SDS-a. Vidite, to je problematično stanje in tožilstvo na tak način ne more funkcionirati. Neodvisno tožilstvo bo, ko bomo imeli neodvisnega generalnega državnega tožilca, ko bomo imeli en pošten zakon mčki, sedanji je katastrofa, tožilski zakon, čista katastrofa, za tiste, ki ne veste, o čem govorim, ne, govorim o naslednjem, sodišča imajo inštance, prva, druga, tretja, ustavno, kdorkoli na tej liniji se zmoti ali karkoli narobe naredi, je lahko popravljeno, povejte mi, kdo lahko kaj reče o tožilski odločitvi na to tisto tisti tvit, pa tiste zgodbe niso kaznivo dejanje. Glejte, po zakonu o tožilstvu v tej državi ni človeka ne med tožilci ne izven njihovih vrst, ki bi lahko to tožilsko odločitev popravili. Zakaj? Ker je zakon, ki smo ga sprejeli leta enajst predlagatelj gospod Zalar naredil tožilce neodvisne enako sodnikom, ne, in danes tudi nadrejeni tožilci, nadrejeni tožilci ne morejo popraviti napake enega tožilca na nižjem nivoju. Ker je gospod Zalar, ne, vnesel v zakon, jaz sem tamle za tisto govornico živce izgubljal, ne, ali pa zelo glasno govoril, ne, pa so me malo debelo gledali, ampak je bilo pa za zakon, ne, seveda sprejel neki zakon, ki to omogoča, ki take stvari omogoča in kontrole nad tožilci ni in kontrole nad gospodom Fišerjem ni, ni, če smo mi neodvisna veja oblasti, tako kot je sodstvo neodvisna veja oblasti, in če tem državnem zboru po določenem postopku lahko pride do zamenjave predsednika državnega zbora, podpredsednikov in tako dalje in tako dalje, vodij delovnih teles, če konec koncev po določenem postopku lahko odidemo na predčasne volitve, ne, je v sodni veji oblasti tako na vrhovnem sodišču kot na tožilstvu stvar popolnoma jasna, ne. Ko si tja prišel, lahko kaj delaš ali pa ne delaš, ne, mislim predvsem na predsednike, ne, pa generalnega državnega tožilca, ne, je tam situacija končana, tam sediš, fikus in tako naprej, kaj hodiš v službo tako kot gospod Fišer, ga bi tudi mogli vprašati, če kaj v službo hodi, ni sankcij, nič ne moremo narediti, še tisto malo, kar pa lahko naredimo, to so pa neka priporočila državnega zbora, seveda pa na odboru padejo, ne, in to je zelo slabo. Hvala lepa.